Et c'est cette variété des espèces qui fait de la mer du Nord une pêcherie mixte, c'est à dire une pêcherie où l'on capture plusieurs espèces en même temps.

Cette expression technique désigne un problème pratique. Chaque fois qu'un navire relève ses engins de pêche, sa capture est constituée d'un mélange de différentes espèces. En principe, les pêcheurs doivent cesser leur campagne dès qu'un seul quota applicable à une espèce est épuisé, d'autant que l'obligation de débarquement leur interdit de rejeter toute prise dépassant le quota. C'est pourquoi ce plan, malgré ses imperfections, sa technicité et ses contraintes, est finalement un moindre mal pour les pêcheurs. Il limite l'impact des quotas limitants en assouplissant la gestion des prises accessoires, notamment en autorisant, dans une certaine mesure, les rejets en mer, mais aussi en permettant l'échange des possibilités de pêche entre États membres, ainsi qu'avec des pays tiers. Enfin, ce plan a bien sûr un caractère pluriannuel, ce qui devrait permettre de donner plus de stabilité et de visibilité aux pêcheurs. Il est en effet important que la fluctuation des possibilités de pêche pour tel ou tel stock ne soit pas brutale d'une année sur l'autre. Toutes ces mesures convergent donc vers une plus grande souplesse et une plus grande visibilité au profit des pêcheurs.